Mes chers collègues, le vote de mon rapport sur la coopération des fonctions de garde côtes est tout simplement une victoire. Depuis 2011, je demande la coopération des garde côtes afin de rendre l'Union européenne plus efficace face aux crises en mer. Les crises en mer peuvent être multiples pollution marine, pêche illégale, afflux de réfugiés sur des embarcations dangereuses. Dans tous ces cas, lorsque j'ai proposé pour la première fois la coopération européenne des garde côtes, mon objectif était non seulement de prévenir les catastrophes, mais également de permettre à l'Union européenne d'agir de manière coordonnée et efficace. Nous avons identifié 316 autorités civiles et militaires de garde côtes. Ce morcellement empêchait jusqu'à présent les actions conjointes et l'échange d'informations. Désormais, les trois agences européennes l'Agence européenne de contrôle des pêches, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le Corps européen de garde frontières et de garde côtes ont des mandats complémentaires qui décuplent évidemment les capacités de réaction de l'Union européenne en mer.

Nous améliorerons la capacité d'action de l'Union européenne, et je crois que c'est ce que souhaitent les citoyens européens aujourd'hui. Les agences mettent désormais en commun leur capacité d'action et leurs systèmes d'information et travaillent de manière coordonnée au sauvetage en mer et à la prévention de l'immigration clandestine.

elles soutiennent toutes les autorités nationales ou locales chargées de fonctions de garde côtes grâce au partage de moyens humains et de moyens opérationnels. À travers cette décision, nous créons de véritables synergies entre les agences pour qu'elles fournissent des services plus efficaces, également en termes de coûts. En 2015 et 2016, l'Union européenne a subi de fortes pressions à ses frontières extérieures. Au cours des deux dernières années, il est apparu que l'espace Schengen sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement protégées et garanties. Cela n'est possible qu'avec une action commune, solidaire et responsable de tous les États membres. Grâce à la coopération des trois agences pour soutenir les États membres dans la protection de nos frontières, nous construisons une Europe plus solidaire parce que plus réactive, plus efficace et plus sûre. Je tiens également à rappeler que nous ne faisons qu'élargir le mandat de l'Agence européenne de contrôle des pêches. Cette Agence garde ses missions premières, évidemment, de contrôle des pêches en Europe afin de garantir une politique commune de la pêche qui lutte efficacement contre la pêche illégale. En revanche, l'Agence peut également être mobilisée dans le cas d'autres crises en mer.